Señora Presidenta, escuchen estos datos, por favor 500 millones de euros invertidos en la construcción de un almacén de gas submarino frente a las costas de Castellón en el este de España

más de 500 seísmos registrados en la zona durante un mes a consecuencia de las inyecciones de gas.

y que la indemnización se pagó con una celeridad inaudita ―en cuarenta días― sin justificar ni la urgencia ni el importe.